frú forseti mér er eiginlega tregt um tungu að hræra eftir þá fallegu ástarjátningu sem ég fékk hér af munni eins háttvirts þingmanns framsóknarflokksins illt er að leggja ást við þann sem enga leggur á móti og ég vil bara lýsa því yfir að ég elska hann jafn heitt og hann mig þetta er í fyrsta skipti sem nokkur þingmaður framsóknarflokksins hefur lýst því yfir að minnsta kosti úr þessum ræðustóli að honum þyki næturnar leiðinlegar nema ég sé þar samferða einhvers staðar og ég vil bara að það komi algjörlega skýrt fram að ef það getur gert honum lífið bærilegra er ég reiðubúinn að vera hér daga sem nætur eftir því sem þingið skipar og mun ekki víkja honum frá hlið